Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione compie qualche passo avanti in direzione di un nuovo sviluppo sostenibile per l'Europa, e per questo motivo il mio voto è stato favorevole. Tuttavia, devo rilevare che avrebbe potuto essere più ambiziosa e chiedere di adottare obiettivi più vincolanti, a partire dal risparmio energetico e dall'autoproduzione individuale, per arrivare alla massiccia bonifica che deve accompagnare la riconversione dei siti industriali. Si dà giustamente molto peso alla riduzione dei gas serra nell'ottica del cambiamento climatico, ma non si attribuisce, ad esempio, lo stesso livello di allarme per molti altri inquinanti che appestano aria, acqua e suolo. Emergono sforzi tesi all'implementazione dell'economia circolare, al recupero, al riuso e al riciclo, ma abbiamo dovuto presentare degli emendamenti non passati per escludere da tale impianto l'incenerimento dei rifiuti. Si tenta di incrementare il ruolo delle energie rinnovabili nel mix energetico, ma si accetta il ricorso al FEIS, che è ampiamente utilizzato per sostenere le fonti fossili. Signori, con questa proposta si tenta di fare un salto in avanti, ma per riuscire avremmo dovuto prendere una buona rincorsa.